Ty reflektují naše hluboké přesvědčení, že diplomatická služba musí reprezentovat Unii a prosazovat společné mezivládní zájmy, nikoli parciální zájmy národní.

Také všichni diplomaté by měli být placeni z prostředků Unie a podle jednoho kariérního řádu, a to i ta třetina, kterou nominují následně členské státy. Budou jistě spolupracovat s národními diplomatickými misemi, ale očekáváme jejich loajalitu vůči společné instituci.

Ale upozorňuji Komisi, že budeme pečlivě střežit také vyvážené geografické zastoupení diplomatů a zaměstnanců, a to na všech úrovních. Je to důležité především proto, aby všechny členské státy přijaly tuto službu jako svou službu a ztotožnily se s jejími cíli. Chci apelovat na Komisi, aby aktivně střežila, že tato služba si nevyslouží nálepku, že slouží zájmu jen některých velkých zemí Unie.